Cette position est intelligente, pragmatique et raisonnable. Elle respecte les plafonds de dépenses qui avaient été fixés il y a cinq ans. Elle s'appuie sur les efforts considérables faits par la Commission à laquelle je rends hommage et par les administrations nationales pour identifier des projets économiquement efficaces. Mais, naturellement, elle n'a de sens que si les crédits annoncés peuvent être effectivement mobilisés, donc engagés et payés dans le budget de l'année en cours et dans le budget 2013. La question qui se pose est alors la suivante les représentants permanents vont ils enterrer, dès la semaine prochaine, à huis clos, la décision solennelle prise par les chefs d'État et de gouvernement il y a quelques jours? Si l'Union est aujourd'hui malade, si les acteurs économiques n'ont plus confiance, si les marchés financiers sont sceptiques, si les citoyens doutent, c'est parce que, trop souvent, les gouvernements jouent de la diversité des organes qui la représentent pour prendre des décisions contradictoires. Plus personne ne comprend ce qui est vraiment décidé. Mais quand la maison est en feu, ce petit jeu n'est plus possible. C'est désormais la responsabilité de la présidence chypriote et je regrette son absence à ce débat de faire appliquer loyalement les décisions prises et d'éviter ainsi de faire apparaître le Conseil européen comme un sommet d'impuissance ou un sommet d'hypocrisie.